L'absurdité économique et écologique de votre politique est que les pays européens sont poussés à acheter du gaz naturel liquéfié en provenance des États Unis et du Qatar, c'est-à-dire de l'autre côté de la planète et à un coût supérieur pour les consommateurs.

À quoi bon alors faire des accords de Paris sur le climat? Mais l'Union européenne n'est pas à une incohérence près, pourvu que les lobbies privés s'enrichissent au détriment des Européens.